Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, cred că trebuie să privim foarte realist situația.

Dacă vorbim de piața unică trebuie să ne gândim și la această activitate. În același timp trebuie să fim foarte corecți cu noi nu există încă suficientă etică și activitate echitabilă. Există încă discriminări între lucrătorii dintr o țară și alta, între companiile mari și companiile mici. Și mă bucur că domnul comisar a prezentat aici că în pachetul de mobilitate se propune clarificarea circumstanțelor în care se plătește salariul minim într o anumită țară, pentru că mulți colegi de aici au sesizat acest lucru. Sunt luați șoferi dintr o parte și, deși activitatea și o desfășoară într o țară, este plătit șoferul cu salariul din țara unde salariul este mai mic.

Există o diferență în dezvoltarea economică a țărilor statelor membre și trebuie să corelăm acest pachet al mobilității și cu fondurile de coeziune.

Cine poate să țină în echilibru o masă cu patru picioare care are fiecare picior de altă lungime. Domnule comisar, îmi pun speranța în acest pachet, dar trebuie să existe o corelare cu celelalte proiecte.